Pero a mí lo que hoy me interesa no es solo eso —que también—, sino el fallo diplomático de los Estados miembros de la Unión Europea que han permitido esta situación. Hasta cinco lo han permitido. Y, entonces, a mí me gustaría también que nos diera alguna explicación, porque ustedes coordinan posiciones en el marco de las Naciones Unidas.

Y, después, también me preocupa, y quisiera también que nos diera alguna explicación —ya sé que ustedes no votan, ya sé que ustedes no están allí, pero juegan un papel, insisto—, qué va a pasar con el trabajo de la Comisión a partir de ahora, de qué manera vamos a permitir que la Comisión siga con su labor normal y no se vea entorpecida por un miembro que directamente tiene una política que atenta contra los derechos de la mujer.